De PVV is tegen deze geldverslindende monsters die geen enkel aantoonbaar nut hebben.

Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's slokken alleen al honderden miljoenen euro's op en hebben geen enkele invloed op het beleid.